Was lange währt, wird endlich gut, kann ich da nur sagen. Der Bericht über die Typengenehmigung von Fahrzeugen der L Kategorie ist letztlich jetzt doch ein guter Bericht geworden. Die Arbeiten haben insgesamt länger gedauert, als wir alle gedacht, und vor allem, als wir gehofft hatten. Und es gab viel mehr Fallstricke, als uns letztlich lieb gewesen wäre. Aber an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich beim Berichterstatter, Herrn van de Camp für die wirklich kooperative und gute Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam haben wir in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten dennoch viel erreichen können. Als Berichterstatterin meiner Fraktion empfehle ich, diesem Bericht zuzustimmen.

Für uns Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen stand von Anfang an die Sicherheit von Fahrzeugen und damit die Sicherheit für Fahrerinnen und Fahrer im Vordergrund, vor allem die Sicherheit von Rollerfahrern und fahrerinnen und Motorradfahrern und fahrerinnen. Die Anzahl von verunfallten Motorradfahrern bleibt nämlich seit Jahren konstant. Dabei sinken grundsätzlich generell die Zahlen von Unfalltoten in Europa, nur eben bei Motorradunfällen nicht. Die Reduzierung der Anzahl von getöteten Motorrad und Rollerfahrern ist mir in der Tat eine Herzensangelegenheit. Weniger Tote auf Europas Straßen, das war und das ist mein Ziel. Jeder Tote ist einer zu viel. Gerade in einer für den Binnenmarkt so vorteilhaften Verordnung muss dieses Thema intensiv bearbeitet werden. Dass dies mittels effektiver Technologien von Antiblockiersystemen, also dem ABS, geschehen kann, davon bin ich nach wie vor überzeugt. Und von der Kosteneffektivität bin ich genauso überzeugt. Es stimmt eben nicht, dass ABS zu teuer ist. Erreicht haben wir dennoch, dass ab 2016 alle neuen, und ab 2017 alle existierenden Motorradtypen ab 125 cm 3 Hubraum seitens des Herstellers verbindlich mit ABS ausgestattet werden müssen.

In diesem Punkt muss man leider bekennen, dass wir keine Verbesserung zum Kommissionsvorschlag erreicht haben. Ich hätte mir hier viel mehr gewünscht, aber Kommission und Mitgliedstaaten haben sich um es einmal vorsichtig zu formulieren sehr schwerfällig gezeigt. Erreicht haben wir dennoch, dass 2019 die Kommission einen Bericht präsentiert. Der Bericht muss gespeist sein mit Verkehrsunfalldaten aus den Mitgliedstaaten und soll den verpflichtenden Einbau von ABS für Motorroller untersuchen. Ferner wird er dem Parlament und dem Rat zugesandt. Auf der Basis dieses Berichts soll die Kommission dann überlegen, den Einbau von ABS in Roller verpflichtend zu machen. Sie sehen, das Thema bleibt sehr lebendig. Daher werden wir versuchen, ab 2019 die Lücke in der Gesetzgebung zu schließen. Ich bin mir sicher, dass die erhobenen Daten mir recht geben werden. Ich bin überzeugt, dass dies in der Tat ein guter Tag für die Fahrerinnen und Fahrer von Zweirädern in Europa ist und dass die Unfallzahlen zukünftig abnehmen werden.